Pani przewodnicząca! Prezentacja wyników badań Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zawsze daje znakomitą wiedzę, żeby porównać, jak wyglądało w przeszłości, i co należy zrobić dla przyszłości. Jaka może być konkluzja generalna? Wydaje się tak, że tam gdzie procedury są mniej skomplikowane, łatwiejsze wykorzystanie pieniędzy, tam mamy mniej istotnych błędów. Im polityki bardziej skomplikowane, tym istotność błędów, a czasami również nieprawidłowości, rośnie. Przykładem jest polityka spójności, która jednocześnie jest bardzo ważna dla Unii Europejskiej. Dlatego tutaj też stwierdzono, że wspólnotowa polityka rolna ma duży odsetek błędów, ale tam, gdzie procedury wykorzystania środków są uproszczone, tam jest mniej błędów, niż tam, gdzie jest bardziej skomplikowana. Ja chciałbym zwrócić uwagę na istotność współpracy z narodowymi organami kontroli, ale również, o czym nie mówiono, na istotność współpracy z parlamentami narodowymi, w szczególności z komisjami do spraw Unii Europejskiej, komisjami do spraw budżetu czy kontroli budżetowej. Ja osobiście byłem w parlamencie w tym okresie, kiedy wprowadzaliśmy te informacje Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, one spotykały się ze znakomitym odbiorem członków parlamentu narodowego.